podkreśla autonomię placówek uniwersyteckich, daje poparcie dla ERASMUSA, mówi o konieczności uznawania kwalifikacji z macierzystej uczelni, wzywa również do prowadzenia polityki sąsiedztwa i do współpracy z tymi państwami, wreszcie mówi o tym, że nie można uniwersytetów ograniczać tylko i wyłącznie do wkładu w gospodarkę. Ale jednocześnie w tym sprawozdaniu znalazły się rzeczy niepokojące to jest na przykład owo ujednolicenie rankingów instytucji szkolnictwa wyższego, obowiązek spędzenia przynajmniej jednego semestru poza swoją macierzystą placówką.